Spoštovani! Novela zakona o revidiranju je še en kamenček v mozaiku harmonizacije evropskega prava. V slovenski pravni red prinaša spremembe direktive o obveznih revizijah za letne in konsolidirane računovodske izkaze, ki so bile sprejete aprila dva tisoč štirinajst. Predlog novele obravnavamo po nujnem postopku, zato ker je z njeno implementacijo v naš pravni red že krepko zaju zamujamo. To bi morali storiti že sedemnajstega junija dva tisoč šestnajst. V poslanski skupini Stranke modernega centra si ne želimo, da je današnja razprava osredotočena na ugotavljanje odgovornosti za zamude in ustreznosti obravnave predloga zakona po nujnem postopku. Odgovornost za zamudo si delita namreč tako državni zbor kot vlada. Zavedamo se, da bi bilo glede na obseg sprememb smotrnejše pripraviti novi zakon, vendar pa se je vlada zaradi sprožitve postopka Evropske komisije letos poleti pred Sodiščem Evropske unije odločila za noveliranje obstoječega zakona. V poslanski skupini Stranke modernega centra želimo opozoriti, da je sprejetje zakona nujno ne zgolj zaradi samega prenosa direktive in kazni, ki nam grozi, temveč predvsem zaradi izboljšanja kakovosti revizij, nadzora nad revizorji in povrnitve zaupanja vlagateljev vanje. Vse to je izjemnega pomena glede na težo, ki jo ima revidiranje računovodskih izkazov v tržnem gospodarstvu. Nove revizijske smernice so posledica nezaupanja in dvomov o verodostojnosti in zanesljivosti revidiranih računovodskih izkazov ter afer, ki so se pojavile po zadnji finančni krizi. Kot tveganje se je izpostavila tudi prevelika prevlada velikih revizijskih družb na trgu. V zvezi s tem želimo opozoriti na nedavno afero stečaja drugega največjega gradbenega podjetja v Veliki Britaniji, ki je za državo gradilo številne pomembne zgradbe in infrastrukturne gradbene projekte. Britanski parlament je zaradi stečaja celo sprožil parlamentarno preiskavo. Preiskovalna komisija, ki je proučevala vzroke za stečaj, je ugotovila, da je do njega prišlo tudi zato, ker so revizijske družbe slabo opravile svoje delo. V Veliki Britaniji še vedno teče javna razprava, kako bi bilo mogoče reorganizirati delovanje velike revizijske četverice, zlasti zato, ker je v interesu vseh, da so revizijske storitve poštene. Tudi v Sloveniji smo bili v preteklosti priča kar nekaj aferam glede revizijskih družb, ki so opravile revizijo v velikih slovenskih podjetjih. Se še spomnite revizije Merkurja, Save, SCT-ja, Vegrada in drugih, ko so se kasneje revizorji zaposlovali v teh družbah, izgubljali spomin ali pa se je izkazalo, da so bila revizijska poročila popolnoma enaka, spreminjalo pa se jim je le ime revidiranca ali pa so svoje revizijske revizije preklicevali, in še bi lahko naštevala. Na podlagi navedenih dejstev v poslanski skupini podpiramo predlagan, predlagano krepitev vloge Agencije za revidiranje kot nadzornega in regulatornega organa. Agencija bo prevzela tudi del dosedanjih nalog Inštituta za revidiranje, saj se je izkazalo, da je samoregulacija nezadostna. V luči krepitve nadzora nad revidiranjem smo tudi pod prli dopolnila opozicijske stranke SDS, s katerim se širi krog subjektov javnega interesa, za katere so predvidena strožja pravila kot za ostale subjekte. Prav tako smo podprli dopolnila iste opozicijske stranke za podaljšanje obdobja, v katerem morajo revizijske družbe hraniti revizijsko dokumentacijo iz šestih let na deset let. V poslanski skupini Stranke Modernega centra smo prepričani, da je uvedba strožjih zahtev glede zagotavljanja neodvisnosti, strokovne skrbnosti in odgovornosti pooblaščenih revizorjev in revizijskih družb okrepitev pristojnosti in pooblastil agencij za javni nadzor nad revidiranjem, javni nadzor nad revizijsko stroko ter prenova režima sankcionirana, potrebna in nujna. Zato bomo v poslanski skupini Stranke modernega centra predlog zakona podprli.